14. Jänner, war ein bedeutender Tag in dieser Europäischen Union im Kampf gegen Korruption. Der Ex Kollege hier im Europaparlament und damalige Delegationsleiter der Österreichischen Volkspartei, früherer Innenminister in Österreich, wurde in Wien wegen des erwiesenen Tatbestands der Bestechlichkeit in erster Instanz zu vier Jahren Gefängnis verurteilt.

Das heißt, dieses Europäische Antikorruptionspaket mit Druck auf die Mitgliedstaaten, mehr zu tun im Kampf gegen Korruption, ist ein Gebot der Stunde. Ich bin froh, dass wir das heute debattieren, und dass es auch in diese Richtung weitergeht. Dieses Urteil gegen Herrn Strasser muss aber auch generalpräventiv wirken.

Denn die Kontrolle der Mitgliedstaaten gegen Korruption, aber auch die Stärkung der Korruptionsstaatsanwaltschaften, sind ein Gebot der Stunde. Wir brauchen die europäischen Berichte, bewiesen durch unabhängige Experten, auch in Zusammenarbeit mit den Nichtregierungsorganisationen. Dann werden wir in Zukunft auch mehr Erfolge haben.